Doamnă președinte, vreau să subliniez încă o dată importanța IMM urilor în Uniunea Europeană importanța crucială, se știe dar, din păcate, în ultimii ani s a pus accent pe dezvoltarea acestui sector prin măsuri care nu au dat rezultate. IMM urile au încă probleme la accesul la finanțare, achiziții publice, internaționalizare. Cunosc foarte bine situația IMM urilor în țara mea, în România, și în Europa, ca fost ministru pe acest domeniu și știu că este nevoie să venim cu alte măsuri concrete care să rezolve și finanțarea, și achizițiile publice și internaționalizarea.

Știm bine că ne confruntăm cu contrafacere, cu foarte multe prețuri de dumping la producția făcută de IMM urile din Europa. De aceea, eu cred că este nevoie ca Comisia și noul Consiliu și noi, Parlamentul, să gândim măsuri care să rezolve problemele și nu să creeze alte probleme. Evident, mă gândesc aici și la birocrația inutilă care îngreunează activitatea IMM urilor.